Mă alătur celor care condamnă crimele din provincia Kivu de Sud și violența sexuală ca armă de război. Surse locale arată că aproximativ 40 de violuri sunt comise zilnic și, deseori, autorii fac parte din armată sau grupuri armate. În timpul acesta, asistența medicală, socială sau juridică pentru victime lipsește, iar autorii crimelor rămân neanchetați și nepedepsiți. Este necesară protecția celor 170 de victime și a celor care pot depune mărturie, pentru a face posibilă o anchetă urgentă, independentă și imparțială pentru pedepsirea autorilor acestor violențe din iunie. Insistăm să se pună capăt acestei situații și culturi a impunității. Solicit Comisiei să deblocheze urgent fonduri suplimentare pentru combaterea violenței sexuale și acordarea de asistență pentru victime. Presiunea financiară a Uniunii Europene trebuie folosită pentru această cauză.